það megi orða það svo að þeir sem hér eru í þingsal hafi engir upplifað þá stöðu fyrr sem íslenska þjóðin er í við erum að takast á við mjög alvarlega tíma við erum að horfa til þess í baksýnisspeglinum vissulega hvað við gerðum ekki við hverju við brugðumst ekki við það breytir hins vegar ekki því að ástandið nú er svo alvarlegt að við öll sem störfum hér í háttvirtu alþingi berum skyldu til þess að leggja allt það fram sem við getum til þess að taka á því ástandi sem nú blasir við þar getur enginn okkar skorist undan hvort sem við erum í stjórn eða stjórnarandstöðu ég held að staða ríkisstjórnarinnar hæstvirtur forseti sé nú með þeim hætti að hún eigi ákaflega erfitt með að koma fram þeim málum sem hún vill vinna að ég merki það sérstaklega meðal annars af þeim fundum sem haldnir voru í samfylkingunni í gærkvöldi og þeim ályktunum sem borist hafa frá öðrum ríkisstjórnarflokknum það er samfylkingunni frá félögum þar innan dyra úr kópavogi og víðar þar sem því er lýst yfir að flokksfólkið jafnvel þingmenn hafi enga trú á því að þessi ríkisstjórn geti starfað áfram við horfum líka á hin geysihörðu mótmæli sem farið hafa vaxandi hér á landi undanfarnar vikur og kröfur þjóðarinnar um breytingu kröfu fólksins um að það verði tekið á málum og brugðist við ég held að staða okkar hæstvirtur forseti sé einfaldlega sú

að horfa til þess að kjósa fyrr en síðar það verður ekki undan því vikist það breytir hins vegar ekki því að sá vandi sem ég kom að í upphafi máls míns er til staðar og frá honum getum við ekki hlaupið við verðum að takast á við hann og við verðum að reyna að horfa til þess að að gera íslensku þjóðinni mögulegt að standa af sér þá holskeflu sem núna er framundan og hún er ekki að hverfa á næstu vikum og mánuðum því miður ábyrgð okkar

við buðum það stjórnarandstaðan á síðasta hausti að koma jafnvel að þjóðstjórn til þess að takast á við þessi mál og ég held að það sé kannski staðan sem við stöndum frammi fyrir núna að hæstvirtur forsætisráðherra verði að meta það hvort hann vill njóta samstarfs við okkur í stjórnarandstöðunni að taka á þessum málum sem framundan eru en þá verður auðvitað að liggja fyrir samkomulag um það hvernig við ætlum að leyfa þjóðinni að fella sinn dóm og hvenær ég tel að þjóðin eigi heimtingu á því og við höfum öll staðið að því hér í háttvirtu alþingi að samþykkja lög um svokallaða sannleiksnefnd til að leysa upp ýmsa starfsemi leysa af og afnema trúnaðarreglur starfsmanna sem eiga að geta borið vitni fyrir þeirri nefnd án þess að hafa af trúnaði við ráðherra trúnaði við bankana og þau störf sem þeir hafa starfað í til að upplýsa það sem sannast og réttast er um þá stöðu sem við erum komin í sífellt er okkur smátt og smátt að berast upplýsingar um það hvað var aðhafst í bankakerfinu þar sem menn leyfðu sér að færa fjármuni fram og til baka um veröldina til eigenda og þurft til þess að breyta eða reyna að hafa áhrif á stöðu íslenska bankakerfisins það er auðvitað í samræmi við það

þegar rætt var um stöðuna hér á landi í febrúar og mars síðastliðnum meðal annars við þá seðlabankastjóra hversu alvarleg hún væri þá var í framhaldinu rætt við bankastjórnendur og bankastjórana og og hvað sögðu þeir á íslandi er allt í lagi við eigum fjármuni út árið tvö þúsund og níu við munum standa af okkur alla þessa orrahríð ég geri ekki ráð fyrir því að forsætis og utanríkisráðherra hafi verið sagt af bankastjórunum hvað þeir væru að aðhafast í peningatilflutningi um veröldina til þess að breyta stöðu bankanna það kann þó að vera en þeir hafa ekki sagt okkur það reyndar sögðu forustumenn ríkisstjórnarinnar okkur í stjórnarandstöðunni ekki heldur frá fundunum í febrúar og mars um þá alvarlegu stöðu sem menn voru þá að ræða eftir upplýsingar frá bretlandi en hvað um það það þýðir ekki að velta sér upp úr fortíðinni þó það sé eðlilegt að minnast á það hér hvernig mál hafa gengið fyrir sig ég held að forsætisráðherra hæstvirtur eigi að leita eftir því við stjórnarandstöðuna núna að vinna skipulega að því að taka á þeim erfiðleikamálum sem framundan eru þau eru mörg og þó hæstvirtur forsætisráðherra hafi farið hér yfir ýmislegt sem hér hefur verið sett í lög og reglur og ýmislegt sem er í farvatninu þá er samt vandinn til staðar og hann snýr sérstaklega að fólkinu í landinu og atvinnulífinu fyrirtækjunum við erum að horfa á að það fjölgar sífellt á atvinnuleysisskránni við erum að horfa núna á tólf þúsund manns atvinnulausa það er margt sem þarf

því með hörðum höndum unnið mikið og stundum var sagt vinnan göfgar manninn og eftirvinnan enn þá meir það er aðferðin sem við höfum stundum þurft að grípa til það er auðvitað þannig að þegar herðir að í atvinnulífinu og það fækkar störfum og það dregur úr kaupmætti fólks þá getur fólk þurft að vinna meira til að komast af og einnig til að koma þjóðinni í þá stöðu að hún komist út úr þessum erfiðleikum ég legg það til að ef við þurfum að vinna meira þá gerum við það skorumst ekki undan því hvorki hér á háttvirtu alþingi stjórn eða stjórnarandstaðan við leggjum sem sagt allt það að mörkum sem við getum til þess að vinna okkur út úr ástandinu ég er alla vega fyrir hönd frjálslynda flokksins að bjóða fram slíkt samstarf vegna þess að ég held að það fáist ekki vinnufriður í þjóðfélaginu nema að ríkisstjórnin móti það samkomulag og þá stefnu sameiginlega hvenær á að ganga hér til kosninga ég hef sagt að úr því að þingheimur allur var sammála um það að skipa svokallaða sannleiksnefnd þá á hún að fá að starfa til þjóðarinnar hún á að geta lagt mat á það hvaða besta vitneskja er fengin henni í hendur hún á að geta treyst því að sá farvegur sem við vorum sammála um sé sá farvegur sem eigi að geta sagt okkur satt og við eigum að geta treyst því við höfum ekki á annað betra að treysta þó vissulega sé mjög margt sem hefur farið þannig í okkar þjóðfélagi að við treystum ekki ýmsum upplýsingum og við treystum alls ekki þeim upplýsingum sem verið er að gefa okkur staða okkar er grafalvarleg og það hefur verið komið inn á hana í þessum þingsal og í þessum ræðum í morgun alvarlegast er þó held ég hæstvirtur forseti sú skuldastaða sem íslenska þjóðarbúið er að horfast í augu við hvort við erum að tala um fimmtán hundruð milljarða króna eða tvö þúsund milljarða króna hvor talan sem er mun leggja miklar byrðar á íslensku þjóðina við samþykktum í fjárlögunum áttatíu og sjö milljarða króna vaxtagreiðslur einar

fjögur hundruð og tvo milljarða króna tekjum það er alveg ljóst að við verðum að reyna að auka tekjurnar í þjóðfélaginu í því sambandi komum við og getum ekki lifað við neina taugaveiklun við munum þurfa að taka þær tekjur sem við getum náð í hvort sem það er til sjós eða lands

við verðum að fara þessa leið alveg eins og við verðum að fara þá leið að skera niður ýmislegt í ríkisfjármálum þó við verðum að setja í forgang að halda velferðarkerfinu heilbrigðiskerfinu og að reyna að tryggja að þeir sem lakast hafa afkomuna í okkar þjóðfélagi haldi velli þá verðum við samt sem áður að fara niðurskurðarleið að einhverju leyti en

til þó hæstvirtur iðnaðarráðherra hafi lýst því hér áðan því ofboðslega afreki ríkisstjórnarinnar að hafa bjargað og byggt upp þorskstofninn þá er ég þeirrar skoðunar að það sé lífríkið í sjónum hitafar sjávar og aukið ætisframboð sem hafi aukið þorskstofninn en ekki hæstvirt ríkisstjórn það er nú mín skoðun hæstvirtur forseti en við megum þakka fyrir að svoleiðis árar því það gefur okkur tækifæri til að auka tekjurnar úr sjávarútvegi

ráða núna framboðinu á þorski það eru þær þjóðir sem eru að veiða sex til sjö hundruð þúsund tonn það er það framboð sem hefur áhrif en ekki þrjátíu eða fimmtíu eða hundrað þúsund tonna aukning á íslandsmiðum hins vegar er það svo úti í heimi alveg eins og hér hjá okkur að fólkið velur sér mat miðað við kostnað og þegar saltfiskkílóið úti á kanarí er selt á tuttugu og tvö og hálft evru en kjúklingabringan á níu evrur við hliðina þá skuluð þið bara horfa á hver kaupir þorskinn ég stóð á annan klukkutíma við svona borð á kanarí og ekki einn menn verða bara að átta sig á því að við erum að selja mat við munum þurfa að lækka okkar afurðaverð við verðum bara að una því en við þurfum jafnframt að auka tekjurnar og við gerum það ekki nema með meira magni svo einfalt er það vonandi er það svo að ýmislegt það sem við getum gert í atvinnumálum meðal annars í orkumálum og iðnaðarmálum sprotafyrirtækjum og

er eina leiðin fyrir okkur sameiginlega til þess að komast út úr því að íslenskt þjóðfélag ráði við vandann